Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'adesione dell'Ecuador all'accordo siglato nel 2012 tra Unione europea, Colombia e Perù, rappresenta un passo ulteriore nel miglioramento delle relazioni commerciali con l'America Latina. In attesa che il processo di ratifica si concluda formalmente, la partecipazione di Quito all'accordo di libero scambio, amplia la portata geografica di questo importante trattato all'avanguardia sul fronte della tutela degli standard sociali del lavoro ed ambientali. Proprio per questo auspichiamo che il Governo metta in atto al più presto il piano d'azione per il miglioramento delle condizioni dei suoi cittadini. Attraverso questa decisione l'Ecuador prosegue inoltre il percorso virtuoso di relazioni speciali con l'Unione europea, in continuità con la precedente inclusione nel cuore del sistema di preferenze generalizzate. L'America Latina è storicamente e culturalmente un'area strategica per l'Unione europea. Ci auguriamo che l'Ecuador possa rappresentare una tappa di un percorso che vede, in futuro prossimo, la realizzazione di un accordo equilibrato e ambizioso, anche con l'area Mercosur.